C'è inoltre il grande pacchetto che la Commissione europea aveva proposto insieme alla Banca europea per gli investimenti, che purtroppo è bloccato dal Consiglio.

Signor Presidente, credo che questo dibattito abbia dimostrato ancora una volta quanta sintonia ci sia tra Parlamento e Commissione per la tutela del settore delle piccole e medie imprese. Non si esce dalla crisi solo puntando sulla riduzione del debito pubblico, ma se effettivamente saremo in grado di aiutare l'economia reale, sviluppare il mercato e, ripeto, seguire la linea fondamentale dettata dal trattato, che è l'economia sociale di mercato dove il mercato è soltanto uno strumento per fare politica sociale e si può fare politica sociale in Europa se continuiamo ad aiutare il mercato interno, ad aiutare la politica industriale, la politica a sostegno delle piccole e medie imprese, perché soltanto così si potranno creare nuovi posti di lavoro e si potrà impedire che la crisi abbia altri effetti negativi.